Este regretabil că tribunalele din Cambodgia încă utilizează arestarea ca instrument de intimidare a opozanților și disidenților politici. Cel mai adesea sunt vizați jurnaliștii, militanții pentru drepturile omului, precum și alte voci critice care promovează libertatea de exprimare. Este evident că acuzațiile aduse lui Sam Rainsy au, mai degrabă, un caracter politic, decât unul penal. El a fost condamnat la 12 ani de închisoare în urma unui gest simbolic de protest față de modalitatea în care a fost trasată granița cu Vietnamul. Motivul real al condamnării pare a fi însă înlăturarea opoziției din cursa electorală pentru alegerile parlamentare din 2013. Pe această cale doresc să fac apel la guvernul cambodgian să și respecte angajamentele cu privire la consolidarea statului democratic. Trebuie să i se permită domnului Sam Rainsy, ca principal lider al opoziției, să și reia îndatoririle în parlamentul cambodgian cât mai curând posibil.